Aby sa zamerala na tie členské krajiny, kde v dôsledku absencie politickej vôle dochádza k makroekonomickým problémom a prehlbovaniu regionálnych rozdielov.

Dôsledný monitoring a aktívna účasť Rómov na rozhodovacích procesoch sa musí stať nevyhnutnou súčasťou všetkých aktivít.

Mňa osobne ako Róma mrzí a bolo to pre mňa v podstate naozaj sklamaním zistiť, že niektoré politické frakcie Európskeho parlamentu, ktoré majú plné ústa ľudsko právnej agendy zablokovali spoločnú rezolúciu, ktorá mohla vzísť z tejto debaty.